Cu toții suntem preocupați de viitorul Uniunii Europene, iar alegerile care vor avea loc în curând trebuie să fie o dovadă că acest proiect poate recâștiga încrederea primită din partea oamenilor. Uniunea Europeană trebuie să însemne o viață mai bună pentru cetățenii ei, mai multă libertate, echitate și prosperitate, nu frică și nici teroare. Europenii trebuie să simtă că fac parte dintr o familie, ca au valori comune, dar care le sunt respectate și particularitățile. Privesc cu încredere semnalul președintelui Macron, care anunță că Uniunea este un proiect de care trebuie să beneficieze toți cetățenii europeni, iar toate statele membre trebuie să aibă aceleași drepturi. Este un semnal care anunță o Uniune fără cercuri concentrice sau inegalități între țările membre și este foarte important că se repune pe tapet problema securității sociale a cetățenilor europeni.